Spesso la mancanza di sufficiente ascolto porta danni irreparabili alle donne, ma anche ai figli e alle famiglie. Chiediamo sia velocizzata l'adesione alla convenzione e che si passi subito alle ratifiche. Ma non bastano le firme, ci deve essere in ogni paese la necessaria riforma legislativa e culturale che aiuti le donne a denunciare, che porti alla vera prevenzione e quei provvedimenti per accogliere e difendere le donne minacciate e colpite. Solo la denuncia tempestiva può salvare dalle violenze e in molti casi dalla morte. Le donne non devono più sentirsi sole e inascoltate! Occorrono protezioni legali e gratuite, sostegni psicologici, case per accoglierle. Meno parole e più provvedimenti concreti, chiediamo al Consiglio e alla Commissione.